SDS se v okviru danes obravnavane novele pokojninskega zakona predlaga določitev najnižje možne pokojnine za vse invalidsko upokojene v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določa zakon o socialnovarstvenih prejemkih, to je v višini tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evra, povod za takšen predlog je nedavno sprejeti rebalans proračuna, ki po mnenju predlagatelja ne daje dovolj ranljivim družbenim skupinam, kar je seveda daleč od resnice, ker po drugi strani pa taisti predlagatelj istočasno žuga z ustavno presojo rebalansa, ker dajemo in trošimo preveč, razumi kdor more. Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji na zavarovalniškem principu, pri pravicah pa se torej upošteva višina vplačanih prispevkov med aktivno dobo, to je njegovo osnovno izhodišče, ki ga predlagatelji dobro poznajo, a ga seveda ignorirajo vsakič, ko so v opoziciji, z veliko gotovostjo tega zakona ne bi predlagali, če bi bili v koaliciji ali če bi vodili resorno ministrstvo, seveda naš sistem temelji tudi na načelih solidarnosti, ki so pri invalidskih upokojitvah vpeljani še v višji meri kot pri starostnem upokojevanju, invalidska pokojnina ni odmerjena zgolj od dosežene pokojninske dobe, temveč pri odmeri obstajajo dodatne varovalke, zaradi katerih se ta pokojnina odmeri višje, kot bi bila v danih okoliščinah odmerjena starostna pokojnina, govorim seveda o prišteti dobi, ki vsakemu zavarovancu dodaja izgubljeno pokojninsko dobo, govorim o minimalnih odmernih odstotkih ob nastopu invalidnosti pred petinšestdesetim letom starosti ter o pridobitvi pravic za v nižji zavarovalni dobi od petnajst let, in če se posamezniku zgodi poškodba pri delu ali poklicna bolezen, ima posameznik zagotovljene pravice višini, kot če bi delal štirideset let, vse to pa se s predlogom, ki ga imamo danes na naših klopeh, ruši. Poglejmo nekoliko podrobneje, kaj bi sprejetje današnjega predloga pravzaprav prineslo državljankam in državljanom, posameznik, ki bi imel zgolj eno leto pokojninske dobe, eno leto bi bil po višini pravice izenačen s tistim, ki je bil v pokojninski sistem vključen dvaintrideset let, torej državljan, ki bi se želel starostno upokojiti, bi za znesek tristo dvaindevetdeset evrov moral delati dvaintrideset let, invalidski upokojenec pa bi lahko za pridobitev pravice imel samo eno leto zavarovanja, približali bi se uvedbi uravnilovke v pokojninskem sistemu, v neenak položaj bi postavili tiste invalidske zavarovance, ki so bili zavarovani vključeni daljše časovno obdobje, izenačili bi sicer dve različni kategoriji invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, ki so tako kot pokojnine odvisni od predhodnega zavarovanja ter vplačanih prispevkov, ne pozabimo, da nadomestila nimajo narave pokojnine in ne nadomeščajo izpada dohodka v celoti, ali je to pravično. S takim predlogom se nam bo pokojninski sistem počasi sesul in to ni nekaj, kar počne odgovorna in konstruktivna opozicija, veliko bolj odgovorno je iskati in predlagati rešitve za vse prejemnike pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki razmerje med njimi ne bodo rušile in predvsem ne bodo povzročale novih nepravičnosti in neenakosti, in to bomo storili. Ministrica za delo je že napovedala spremembe pokojninskega zakona, ki bodo po naši oceni v večjem obsegu sledile izboljšanju socialnega položaja vseh upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dvig odmernega odstotka bo posledično prinesel višjo socialno varnost za prejemnike, ne le invalidskih, ampak tudi vdovskih in družinskih pokojnin ter tudi nadomestil za invalidnost, temu dvigu bo sledilo tudi zvišanje najnižje pokojnine za petnajst let zavarovalne dobe, določitev višjega odstotka invalidske pokojnine v primeru, da je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter tudi v primeru izven dela oziroma poklicne bolezni, ter višjo odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja se z namenom krepitve elementov solidarnosti ter izboljšanja položaja vseh in ne le najbolj ranljivih državljank in državljanov. Včasih en korak nazaj pomeni dva koraka naprej in poslanski skupini SMC predloga ne bomo podprli. Hvala lepa.